Deuxième question la séquence vidéo qui a ému le monde entier et qui a suscité, encore tout à l'heure, la ferveur du Président français, sait on seulement quand elle a été prise, où elle a été prise, par qui elle a été transmise et comment? Par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, entièrement aux mains des Frères musulmans? Troisième question comment se fait il qu'aussitôt après, le président Trump ait conclu à la matérialité de l'usage des gaz alors que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, présente sur place, n'en distinguait aucune trace dans son communiqué du 14 avril et, à supposer même que l'on en trouve, comme l'a dit l'orateur précédent, quel aurait été l'intérêt du Président Al Assad de s'en servir, alors qu'il était vainqueur sur le terrain et que, déjà, un couloir d'évacuation de ses adversaires avait été organisé? Il y a beaucoup d'autres questions que l'on aimerait poser à ce sujet.